Le démographe français Alfred Sauvy a écrit Le vieillissement de la population sera le fait social le plus important de la seconde moitié du XXe siècle. Nous avons connu en un siècle un quasi doublement de l'espérance de vie.

Mais depuis ce constat, quel est le bilan des États membres dans ce domaine? Il nous appartient de décider si ce vieillissement démographique doit être une chance ou un poids pour notre société. Accompagner correctement le vieillissement peut j'en ai la conviction être un véritable générateur de croissance économique. Il peut être également, par l'échange intergénérationnel, un pilier de la cohésion sociale sur notre continent. Le vieillissement démographique est aussi une responsabilité

Dans la plupart des États membres, la réponse au chômage des plus de 50 ans repose sur des arrangements mathématiques avec les taux publiés. Les systèmes de retraite sont parfois totalement dépassés.

L'Union européenne a donc dans ce domaine une grande responsabilité.